að í afganistan geisar geigvænlegu stríð með öllum þeim geigvænlegu afleiðingum sem stríðsrekstur ævinlega hefur þar sem morð pyndingar nauðganir og hvers konar ofbeldi þrífst með ógnunum og hótunum í skjóli herstyrks og vígvæðingar nýlega greindu fjölmiðlar frá vændiskaupum nato manna í landinu sem setur ljótan blett á starf þeirra sem raunverulega vilja láta gott af sér leiða og magnar átökin tortryggnina og hatrið milli ólíkra menningarheima og gerir öllu uppbyggingarstarfi og friðarviðleitni erfitt fyrir

óskiljanlegum áhuga íslenskra ráðamanna að taka þátt í stríðsleikjum stórvelda sem halda að við getum tekist á við ógnanir hryðjuverka með hefðbundnum stríðsrekstri í sjónvarpinu í gærkvöldi var viðtal við fréttakonu sem hefur starfað í afganistan undanfarin ár og er ljóst af reynslu hennar og viðhorfum að það hefur ekkert þokast í lýðræðisátt síðustu fjögur ár eða svo og hún heldur því fram að raunverulegri uppbyggingu samfélagsins sé ekkert sinnt heldur einungis hernaðinum

hvað áþreifanlegastar á haustdögum árið tvö þúsund og fjögur þegar íslenskir starfsmenn sem höfð það hlutverk formlega að minnsta kosti að gæta friðar tóku sér fyrir hendur ferð til teppakaupa í svonefndu kjúklingastræti í kabúl sjálfsmorðssprengjuárás var gerð á íslensku starfsmennina sem hlutu lítils háttar meiðsl en því miður kostaði hún samt mannslíf mannslíf sem eru ekki síður dýrmæt þeim sem misstu ástvini sína við slíkar aðstæður er að mínum dómi mikilvægt að sýna í verki samhug með þeim sem þjást einkum þar sem þær þjáningar má beinlínis rekja til starfsemi íslendinga á svæðinu ég hef leyft mér frú forseti að leggja fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra svofellda fyrirspurn um skaðabætur til fjölskyldna fórnarlamba í sprengjuárás gegn íslenskum friðargæsluliðum hefur íslenska ríkið greitt skaðabætur til fjölskyldna fórnarlambanna tveggja ellefu ára afganskrar stúlku og tuttugu og þriggja ára bandarískrar konu í sprengjuárás gegn íslensku friðargæsluliðunum í kabúl árið tvö þúsund og fjögur ef svo er hversu háar voru skaðabæturnar og hvenær voru þær greiddar ef svo er